hæstvirtur forseti það verður að segjast eins og er að þessi niðurstaða varðandi þríhliða samning norðmanna færeyinga og evrópusambandsins eru mikil vonbrigði og kemur okkur öllum eins og við heyrum hér á umræðunni mjög á óvart ég taldi rétt að við íslendingar værum á þeirri braut að krefjast þess að samningur sem þessi byggðist á sjálfbærum veiðum og ég held að við séum flestöll hér í þessum sal sammála um það en í þann samning sem nú liggur á borðinu sem okkur er haldið utan við er innbyggt að um verður að ræða ofveiði á makríl enda er samningurinn sjálfur langt umfram þá veiðiráðgjöf sem fyrir liggur þetta er óábyrg afstaða þeirra þjóða sem að þessum samningi standa og við þurfum að krefjast skýringa á því hvers vegna menn telja nú rétt að semja á þessum nótum þegar fyrir lá eins og komið hefur fram í umræðum fyrir nokkrum dögum að það væru norðmenn sjálfir sem stæðu utan þess hóps og okkar sjónarmið voru uppi um það að við skyldum nálgast samkomulag þessar þjóðir það er ísland færeyjar og evrópusambandið á grundvelli sjálfbærra veiða ég taldi að skilningur væri á því hjá evrópusambandinu og hjá færeyingum að það væri leiðin frekar en sú leið sem norðmenn hafa nú náð fram ég hef jafnframt miklar áhyggjur af framhaldinu af því hvernig málinu mun vinda fram og hverjar afleiðingarnar munu verða á samskipti okkar við þessar þjóðir þá hef ég sem formaður vestnorræna ráðsins sérstakar áhyggjur af afleiðingunum hvað varðar samskipti okkar við færeyinga auðvitað skilur maður að það sé gleði í færeyjum yfir því að hafa náð þetta miklu fram í þessum samningi en engu að síður verðum við að krefja þá svara um framhaldið og koma óánægju okkar skýrt á framfæri ég mun í lok mánaðarins fara til færeyja á fund vestnorræna ráðsins forsætisnefndar með evrópusambandinu þar sem til stendur að ræða um makríl og síld heimsækja færeyskar fiskvinnslustöðvar og ræða þessi mál ég verð að segja að sá fundur verður allt öðruvísi en ég hafði búið mig undir ég þarf að skrifa ræðurnar mínar upp á nýtt í ljósi þessa máls auðvitað skiptir mestu máli nú fyrir ráðherra okkar sjávarútvegsráðherra að

stórar ákvarðanir bíða ákvörðun um að ákveða hversu mikið við ætlum að veiða ég vil ítreka hve mikilvægt er að við séum samkvæm sjálfum okkur að við víkjum ekki frá því grundvallarsjónarmiði okkar í framtíðinni að við eigum að hafa sjálfbærar veiðar að leiðarljósi þegar við erum að veiða úr

auðvitað þurfum við að eiga samskipti við aðrar þjóðir til að koma málflutningi okkar á framfæri og til að sannfæra aðra um að okkar leið sé skynsamlegasta leiðin þessi kúvending evrópusambandsins sérstaklega fær mann þó til að hugleiða hvað hafi átt sér stað frá því að talsmaður sambandsins í þessu máli gaf út þá yfirlýsingu að norðmenn stæðu einir utangátta í þessum samningaviðræðum hvað olli þeirri kúvendingu hæstvirtur forseti ég vil að lokum þakka ráðherranum fyrir að bregðast snöggt við því að koma hingað og ræða þetta mikilvæga mál